A svéd elnökség eredményeit tíz húsz év távlatából szeretnénk visszatekintve értékelni. A legfontosabb esemény, amit említeni fognak, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése. Ez a Szerződés megteremti egy szuperállam jogi kereteit 500 millió ember életének irányítása egy központból és a nemzetállamok elsorvasztása.

Három népszavazás utasította el ezt a koncepciót, míg a svéd elnökség alatt a kierőszakolt második ír népszavazás és Václav Klaus aláírásának megvétele szerezte meg a lehetőséget erre. Európa lakosságának többsége elutasítja ezt, és a nemzetállami létet meg akarja tartani.